pro europeană, pentru că astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de mai multă Europă, avem nevoie să ridicăm orice restricții de pe piața internă, avem nevoie de solidaritate, și am să mă refer la Schengen, știu și am înțeles care este poziția dvs. față de Schengen, dar nu numai restricțiile impuse la granițele Danemarcei, ci și amânarea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen reprezintă o barieră, și doresc să vă rog să precizați clar care este poziția dvs. privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen.

de dialog, pe energia pozitivă pe care o degajați și sunt convinsă că, la rândul dvs.,